Come gruppo GUE NGL abbiamo votato a favore dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE Cuba perché questo accordo rappresenta un passo in avanti nelle relazioni bilaterali fra Unione europea e Cuba, mettendo fine ad una posizione comune che era guidata dalla logica della Guerra fredda. La stessa logica, però, purtroppo ha ispirato la risoluzione di accompagnamento dell'accordo che, con i voti della destra di questo Parlamento, invece di rafforzare l'accordo stesso e la sua implementazione sembra seguire più l'agenda della nuova Amministrazione statunitense che quella dell'Unione europea, e per questa ragione abbiamo votato contro. Nella risoluzione, con gli emendamenti votati oggi, la richiesta di revoca dell'embargo economico statunitense, richiesta dall'Assemblea generale dell'ONU sin dal 1992 vogliamo ricordarlo viene ammorbidita fino quasi a scomparire. Il Parlamento europeo ha espresso così oggi una posizione più arretrata rispetto a quella del Consiglio e degli Stati membri. Per quale motivo?